Doresc să menționez faptul că, deși identificarea electronică a bovinelor poate reprezenta o povară economică pentru micii întreprinzători, nu trebuie ignorată importanța acestui proces din punctul de vedere al siguranței alimentare. Ca urmare, consider că, indiferent dacă IDE rămâne voluntară sau devine obligatorie, statele membre ar trebui să aibă obligativitatea de a facilita integrarea acestui sistem în rândul micilor fermieri, de a le oferi sprijinul financiar necesar fie prin intermediul ajutorului de la stat, fie al programelor de dezvoltare rurală existente. Consider că, dacă evoluția tehnologică ne permite un control mai ridicat al stării de sănătate a animalelor, facilitând îmbunătățirea bazelor de date și crescând capacitatea de reacție în cazul focarelor de boli, avem responsabilitatea de a face tot posibilul ca statele membre să adapteze legislația în vigoare la noua tehnologie existentă. Să nu uităm că utilizarea acestei tehnologii va permite îmbunătățirea gestionării plăților directe către fermieri, acordate pe cap de animal, printr un control mai bun al acestora și cu un risc redus de erori de plată. În plus, cantitatea și transparența informațiilor acordate consumatorilor poate fi mult îmbunătățită, dacă etichetarea voluntară a cărnii de vită și de mânzat se menține, astfel încât să se reducă riscul punerii pe piață a produselor false, contrafăcute.